În ultimii ani, problemele cu care se confruntă mass media sunt aproape asemănătoare în toate statele membre. Tocmai de aceea adoptarea acestui raport referitor la norme standard pentru libertățile mass media în Uniunea Europeană va reprezenta un imbold pentru Comisia Europeană, care va trebui pe viitor să devină mai curajoasă în ceea ce privește reglementările din acest domeniu. Pe fond, legat de această temă, am două observații prima se referă la mass media comercială, unde cred că avem nevoie de informații transparente privind identitatea destinatarilor acestor mijloace, ceea ce ar fi în folosul cetățenilor, care ar putea afla mult mai multe informații și să analizeze mai în detaliu ceea ce li se oferă și a doua se referă la instituirea unui mecanism de verificare prin care Comisia Europeană să se asigure că statele membre garantează o aplicare reală pe teritoriul lor a Cartei drepturilor fundamentale, care implică pluralismul mass mediei, egalitatea de acces la informații și respectarea independenței presei.